virðulegi forseti það er svolítið ankannalegt að við skulum vera að ræða það að halda hér þriðja næturfundinn

vegna þess að fjárlaganefnd hefur gleymt að gera ráð fyrir gríðarstórum útgjaldapóstum eins og kjarabótum kennara það kom líka í ljós varðandi fyrirhuguð fundarhöld með öldruðum og öryrkjum að formaður fjárlaganefndar taldi sig ekki hafa talnagögn sem hún hefði þurft að hafa í höndum sem bendir til þess að tillögur meiri hlutans hafi verið lagðar inn í þingið án viðeigandi talnaforsendna það er ekki nóg með að þessi umræða sé orðin of löng eða henni sé haldið kjánalega til streitu með eilífum næturfundum heldur er hún marklaus það væri nær að fresta þessari umræðu og láta háttvirta fjárlaganefnd koma hingað inn í þingið aftur eftir samráð við fjármálaráðuneytið með réttar